Herr Präsident! Für die EVP steht fest Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht und muss auch gelebte Realität für die Bürger Europas bleiben. Unser Ziel ist deshalb auch, dass überall dort, wo Daten europäischer Bürger verarbeitet werden, europäisches Recht gelten muss. Niemand, der politische Verantwortung trägt, kann ernsthaft bestreiten, dass das, was wir in diesem Verfahren, in dieser Untersuchung, über die NSA zur Kenntnis nehmen mussten, ganz grundsätzliche Fragen aufwirft. Es geht darum, in welchem Verhältnis zur Gefahr wir die Mittel wählen, wenn wir diese Gefahr beseitigen oder ihr begegnen wollen. Freiheit und Sicherheit müssen das ist eine alte Weisheit hier im Hause immer wieder durch Recht und Gesetz ausbalanciert werden. Diese Ideen, die wir im Bericht haben, sind deshalb gut. Wir schaffen es hier auch, in Anspielung auf die Richtlinie von eben, nicht nur eine progressive Mehrheit ohne die EVP zu gestalten, sondern dass wir das eben auch als Grundlage hinbekommen sollten, mit der EVP zusammen, wie auch in dem anderen Bericht.

Auf dem Spiel steht hier letztlich nichts Geringeres als die Frage der Menschenwürde, Menschenrechte, das Selbstbestimmungsrecht, aber auch der Anspruch auf eine geschützte Privatsphäre. Die ist durch zweierlei Entwicklungen in Frage gestellt Einmal durch die Massenausspähung durch die NSA oder geheimdienstliche Tätigkeit, aber auf der anderen Seite eben auch durch die privaten Datenkraken, die Internetgiganten. Deshalb ist es richtig, aus dieser Sicht das Safe Harbour Abkommen auszusetzen oder aufzuheben, weil ich auch der Überzeugung bin, dass wir es nicht durch die Empfehlungen der Kommission in einer Art und Weise heilen können, in der wir vernünftig Grenzen setzen können. Deshalb meine ich, müssen wir da ganz anders herangehen. Hilfreich in diesem Fall ist es eben, Bausteine zu suchen, wie wir die Privatsphäre für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherer machen können.

Das, was wir mit ihnen besprechen müssen, ist im Grunde die Partnerschaft mit den USA hinsichtlich Terrorbekämpfung, Kriminalitätsbekämpfung. Das ist weiterhin von überragender Bedeutung. Deshalb ist es hier meines Erachtens nicht richtig, das TFTP Programm aufzuheben, weil es eben gerade die Balance, die wir zwischen Sicherheit und Datenschutz haben wollen, beschreibt und weil es eben nicht der Massenüberwachung oder Ausspähung unterliegt.